Señor presidente, yo creo que nadie cuestiona los beneficios de la globalización, pero para combatir el malestar que se está produciendo en nuestras sociedades yo sugiero tres cosas que me parecen importantes. En primer lugar, yo pienso que es necesario un sistema de protección de los sectores económicos más vulnerables a la competencia global creo que nuestros tratados comerciales no lo han hecho suficientemente hasta la fecha. En segundo lugar, creo que es imprescindible proteger el trabajo menos cualificado, que es el que más sufre con el dumping social, con la competencia globalizada. El trabajo no cualificado necesita de protección legal —salarios mínimos, rentas mínimas—. Esta es una medida que hay que incorporar a las políticas europeas. Y, en tercer lugar, yo creo que Europa tiene que ser cabeza de los movimientos internacionales para extender los derechos humanos, como un suelo mínimo de expansión a la globalización productiva que todos los países del mundo tengan un suelo mínimo de producción con unos derechos laborales mínimos.